Este esențială pentru viață, dar poate provoca și catastrofe naturale majore, fie prin secetă, fie prin inundații.

Dar în cazul în care construcția este defectuoasă, impactul devine negativ din punct de vedere ecologic și social. Subliniez necesitatea ca orice noi proiecte în materie să se bazeze pe analize de impact cuprinzătoare, pornind de la recomandările Comisiei mondiale a barajelor.